De hecho lo hemos hecho, yo diría, un buen número de veces, pero siempre en momentos inapropiados cuando votábamos presupuestos o cuando votábamos otras cuestiones se introducía algún tipo de enmienda en la que se acababa votando sobre esta cuestión.

En el Parlamento hemos manifestado varias veces mayoritariamente una posición favorable a la sede única y, sobre todo, una posición favorable a que sea el propio Parlamento el que pueda tener la capacidad de decidir sobre su propia sede. De hecho, la última vez que votamos, no en el Pleno sino en la Comisión de Asuntos Constitucionales, la mayoría a favor de este asunto fue clara 22 votos a favor y 4 votos en contra. Este informe del señor Fox y del señor Häfner tiene por objeto capacitar al Parlamento Europeo para decidir sobre su propia sede y reconoce, obviamente, que esa capacitación del Parlamento solo puede hacerse a través de una reforma de los Tratados. Por tanto, el informe propone una sede única y que, además, sea el Parlamento quien decida sobre ella, y reconoce que deben modificarse los Tratados, para lo cual propone una iniciativa del Parlamento dirigida a esa modificación de los Tratados.

Quiero además señalar algo que ha sido reiteradamente expuesto el informe no se pronuncia sobre cuál debería ser esa sede única del Parlamento de hecho, el fondo de la cuestión es que sea el Parlamento el que pueda y deba decidir sobre esa sede. A pesar del título que tiene este informe, no se pronuncia sobre ninguna otra cuestión que no sea la sede del Parlamento, aunque reconoce que, si se tomara una decisión al respecto, esto afectaría también al equilibrio entre las distintas instituciones de la Unión. Por tanto, en resumen estamos a favor de una sede única, a favor de que el Parlamento pueda decidir cuál sea esta —sin determinar en este informe si se trata de Bruselas, Estrasburgo o de una tercera— y a favor, en todo caso, de que se produzca un reequilibrio entre las sedes de las instituciones de la Unión.